Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tenais aujourd'hui à saluer ce débat qui marque une nouvelle fois la nécessité pour l'Union d'apprécier et de valoriser sa diversité régionale.

Les questions de continuité et de cohésion territoriale doivent être au centre de nos préoccupations. Mais le développement des territoires montagneux, insulaires ou faiblement peuplés demande plus qu'un ensemble de mesures dérogatoires.

Nous devons mettre en place les instruments capables de faire coexister, en synergie, tous les domaines de l'action communautaire afin de renforcer leur valeur ajoutée. Par ailleurs, en tant que représentant des régions ultrapériphériques, j'attends impatiemment la nouvelle stratégie de l'Union à destination des RUP, que les services de la Commission nous ont promise pour début